Die Förderung der Freiwilligenarbeit durch Steuererleichterungen, durch administrative Erleichterungen ist eine der Schlüsselforderungen, die durch die EU Mitgliedstaaten zu erfüllen sind. Gerade eine große Zahl von Senioren und jungen Menschen sind hier tätig, so dass die Integration in den europäischen Qualifikationsrahmen für die Jugend ganz wichtig ist. Bedenken wir doch, wie groß der soziale Aktivitätenradius der Freiwilligenarbeit ist. In diesem Sinne sehe ich in der Freiwilligenarbeit einen Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.